berglind getur ekki opnað skjölin og gátað fyrirspurnirnar forseti vill tilkynna að borist hafa tvö bréf um frestun á því að skrifleg svör berist við fyrirspurnum frá velferðarráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð sextíu og þrjú um mælingar á mengun frá virkjun frá borholum orkuveitu reykjavíkur á hellisheiði frá vigdísi hauksdóttur vegna umfangs fyrirspurnarinnar hafa orðið tafir á öflun gagna en ráðuneytið mun svara fyrirspurninni eins fljótt og auðið er frá innanríkisráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð þrjátíu og sjö um undanþágur frá banni við því að aðilar utan e e s öðlist eignarrétt og afnotarétt af fasteignum frá lilju mósesdóttur vegna umfangs fyrirspurnarinnar er ljóst að ráðuneytið nær ekki að svara henni innan tilgreinds tíma en mun svara fyrirspurninni